hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar lögum um atvinnuleysistryggingar og lögum um málefni aldraðra

bráðabirgðaákvæði sex framlengt en ákvæðið snýr að því að tryggja að kostnaðarþátttaka íbúa á dvalar og hjúkrunarheimilum aukist ekki umfram það sem er í dag í þriðja lagi er talað um að lengja að nýju greiðslur til atvinnuleitenda það þeirra sem fara yfir þrjú ár þetta var lengt til bráðabirgða í fjögur ár en nú er tillaga um að lengja það um níu mánuði á næsta ári jafnframt eru lagðar til breytingar á lögum um atvinnuleysistryggingar sem rýmka heimild stjórnar atvinnuleysistryggingasjóðs til greiðslu styrkja en það er liður í átakinu nám er vinnandi vegur í fjórða lagi er breyting á lögum um atvinnuleysistryggingar er varða athugasemdir eftirlitsstofnunar efta ef við snúum okkur að fyrsta liðnum er lagt til í frumvarpinu að bætur almannatrygginga meðlagsgreiðslur og bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð hækki um þrjú og hálft prósent frá fyrsta janúar tvö þúsund og tólf þessi hækkun kemur til viðbótar átta komma eitt prósent hækkun sem bótaþegar fengu frá fyrsta júní á þessu ári mun þessi hækkun gera það að verkum að einhleypum lífeyrisþegum verða tryggðar að lágmarki rúmar tvö hundruð þúsund krónur á mánuði og þeim sem ekki búa einir um hundrað sjötíu og fimm þúsund krónur fyrir hækkunina fyrsta júní voru þessar tölur hundrað áttatíu og fjögur þúsund rúmar hjá einhleypum og hundrað fimmtíu og sjö þúsund krónur hjá þeim lífeyrisþegum sem búa með öðrum framfærslutryggingin mun því á rúmlega hálfu ári hafa hækkað um næstum tuttugu þúsund krónur á mánuði hjá lífeyrisþegum verði frumvarpið að lögum sem er meira en tíu prósenta hækkun í frumvarpinu er ekki eingöngu lagt til að lífeyrisþegar fái þrjá og hálft prósent hækkun heldur er jafnframt gert ráð fyrir að allir bótaflokkar samkvæmt lögum um almannatryggingar og félagslega aðstoð verði hækkaðir um sömu prósentu og má hér til dæmis nefna greiðslu til foreldra langveikra eða alvarlegra fatlaðra barna mæðra og feðralaun maka og umönnunarbætur allar bætur slysatrygginga barnalífeyrir og meðlagsgreiðslur allar þessar greiðslur voru hækkaðar um átta komma eitt prósent fyrsta júní síðastliðinn á sama tíma og þær hafa hækkað vel umfram neysluvísitölu eins og bæturnar í heild í því skyni að ná fram markmiðum fjárlagafrumvarpsins fyrir árið tvö þúsund og tólf er í frumvarpinu ekki gert ráð fyrir að frítekjumörk vegna tekna lífeyrisþega hækki á árinu tvö þúsund og tólf

krónur á mánuði hjá öryrkjum verði framlengd óbreytt um eitt ár og þannig lögð áhersla á að öryrkjar geti áfram haft atvinnutekjur upp að því marki án þess að það hafi áhrif til lækkunar á tekjutryggingu eða heimilisuppbót þá er gert ráð fyrir að tekjumörk sem greiðslur sérstakra uppbóta vegna framfærslu miðast við það er aðrar greiðslur hækki einnig um þrjú og hálft prósent er það lagt til í því skyni að verja sérstaklega hag tekjulægstu lífeyrisþeganna og verði frumvarpið að lögum mun þetta leiða til þess að framfærslutrygging lífeyrisþeganna mun hækka frá fyrsta janúar næstkomandi í takt við almennar launahækkanir og verða eins og áður segir um tvö hundruð og þrjú þúsund krónur

lands einmitt þess vegna hefur verið reynt að tryggja að framfærslutryggingin hækki til að mæta verst setta hópnum þrátt fyrir tekjuhrun íslenska ríkisins hefur tekist að verja hlut lífeyrisgreiðslna þannig að heildarbætur frá tryggingastofnun ríkisins

um nítján prósent að raungildi auðvitað er aukning á fjölda inni í þessum tölum en engu að síður hefur tekist að verja þennan hóp þó betur megi ef duga skal varðandi framfærslu margra lífeyrisþega vegna flókinna tekjutenginga og skerðinga í kerfinu er nú í gangi vinna við endurskipulagningu almannatryggingakerfisins og áttu fyrstu tillögur að koma nú í desember það mun dragast eitthvað en verið er að vinna að einföldun bótaflokkanna en um leið eru samræmd tekjumörk óháð tekjuflokkum rétt er að geta þess að alþingi samþykkti tillögu um að afnema víxlverkun á bótagreiðslum þannig að hækkanir lífeyrissjóðanna á greiðslum leiða ekki til lækkunar á bótum tryggingastofnunar og öðru um leið var lofað að taka upp frítekjumark á lífeyrisgreiðslur sem taka munu gildi árið tvö þúsund og þrettán í nýsamþykktu fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir að þetta skili rúmum fjögur hundruð milljóna króna til lífeyrisþega á næsta ári það víxlverkunarfrumvarpi sem samþykkt var hér fyrr á þinginu launþegahreyfingin hefur ítrekað áhyggjur sínar af því að jafnvel lágar greiðslur úr lífeyrissjóðum skerði lífeyrisgreiðslur frá tryggingastofnun svo mikið að sýnilegur eða raunverulegur ávinningur á réttindum fólks í lífeyrissjóðum sé um of takmarkaður það er því mikilvæg að endurskoða kerfið þannig að lífeyrissjóðirnir nýtist með skýrum hætti það að menn finni fyrir því að það hefur gagnast að borga í lífeyrissjóði og þess vegna þarf að setja frítekjumark á lífeyristekjur umfram það sem nú er ekki síst hjá ellilífeyrisþegum þá umræðu þarf að taka í tengslum við endurskipulagningu á lögum um almannatryggingar eins og áður sagði stór skref hafa verið stigin á undanförnum missirum til að jafna kjör í landinu eins og að var stefnt með lífeyrisgreiðslum frá tryggingastofnun með launastefnu aðila vinnumarkaðarins og breytingum á skattkerfinu það er þrepasköttunum áfram þarf að vinna markvisst að bættum kjörum

að heimild til að bera saman útreikning vistunarframlags fyrir og eftir gildistöku laga númer hundrað sextíu og sex tvö þúsund og sex um breytingar á lögum um almannatryggingar og lögum um málefni aldraðra að það ákvæði verði framlengt um eitt ár heimild þessi hefur verið framlengd árlega frá því dregið var úr tengingu útreiknings kostnaðarþátttöku íbúa á dvalar og hjúkrunarheimilum við tekjur maka og hún loks afnumin með öllu árið tvö þúsund og átta er þetta lagt til þar sem greiðsluþátttaka íbúanna mundi að öðrum kosti aukast þegar svo háttar til að vistmaður hefur hærri tekjur en maki sem er heima hæstvirtur forseti í þriðja lagi er fjallað um breytingar á atvinnuleysistryggingalögunum en skráð atvinnuleysi hefur verið allt mikið frá október tvö þúsund og átta eftir hrun og hefur því á þessu tímabili reynt meira á atvinnuleysistryggingakerfið en oft áður af þeim sökum hef ég ásamt forvera mínum í starfi og aðilum vinnumarkaðarins fylgst náið með framkvæmd laga um atvinnuleysistryggingar hefur það meðal annars

þannig var það tímabil sem atvinnulausir fengu greiddar fullar atvinnuleysisbætur lengt tímabundið það var lengt upp í fjögur ár þessi lög falla úr gildi það er gildistíminn var bara til áramóta en hér er gerð tillaga um að greiddir verði níu mánuðir af fjórða árinu á næsta ári ljóst er að fjölgað hefur í hópi atvinnuleitenda sem hafa verið án atvinnu til lengri tíma vinnumálastofnun áætlar að rúmlega tvö þúsund atvinnuleitendur muni hafa fengið greiddar atvinnuleysisbætur samtals í fjörutíu og tvo mánuði það er samtals í þrjú ár og þrjá mánuði eða lengur á árinu tvö þúsund og tólf sá hópur stækkar á miðju ári og seinni hluta ársins obbinn af þessum fjölda er á síðari hluta ársins að mínu mati blasir því við að leggja þarf aukna áherslu á virkni þessa hóps og stuðla að enn frekari þátttöku þessara einstaklinga í starfs og námstengdum vinnumarkaðsúrræðum í því sambandi er vert að geta þess að reynsla vinnumálastofnunar hefur meðal annars verið sú að meiri líkur séu á að þátttaka í starfstengdum vinnumarkaðsúrræðum leiði til þess að atvinnuleitandi verði ekki á atvinnuleysisskrá þremur mánuðum eftir að úrræðinu lauk samanborið við önnur virkniúrræði er því í frumvarpi þessu lagt til að heimilt verði að veita sérstaka styrki til þeirra sem teljast tryggðir samkvæmt lögunum eða töldust tryggðir þegar þeir hófu þátttöku í vinnumarkaðsúrræðum eða eftir atvikum til vinnuveitenda sem ráða atvinnuleitendur til að gegna störfum sem teljast til starfs eða námstengdra vinnumarkaðsúrræða samhliða aukinni áherslu á virkni þykir mikilvægt að tryggja framfærslu þessa hóps innan atvinnuleysistryggingakerfisins í lengri tíma en þá þrjátíu og sex mánuði sem ákvæði laganna kveða á um eins og áður sagði er því jafnframt lagt til að tímabilið sem heimilt verður að greiða

og tvo mánuði það er sem sagt gerð þarna tillaga um hlé inni á milli þar sem reiknað er með virkni og vinnumarkaðsúrræðum hér liggur að baki sú hugsun að mikilvægt sé að ræða við alla þá sem hafa verið í atvinnuleit samfellt í meira en þrjú ár veita þeim ráðgjöf reyna að koma viðkomandi í atvinnu eða í starfsendurhæfingu frumvarpið miðar við að vinnumálastofnun aðilar vinnumarkaðarins og sveitarfélögin sem og ráðuneytin leggist á eitt við að koma fólki í vinnu eða í úrræði við hæfi nokkur umræða hefur orðið um þetta þriggja mánaða tímabil og telja sumir að betra væri að vinna að þessari virkni eftir fjörutíu og tveggja mánaða atvinnuleysi án þess að gera hlé á atvinnuleysisbótum en miða þá við að ef ekki finnast störf við hæfi þá ljúki bótagreiðslum eftir fjörutíu og fimm mánuði eða þrjú ár og níu mánuði ég tel að í sjálfu sér mæli ekkert gegn því að fara þá leið fremur en þá sem lögð er til í frumvarpinu og ég bið háttvirt velferðarnefnd að skoða þessa valkosti og leita bestu leiða til að tryggja afkomu atvinnuleitenda sem best og til að ná sem víðtækastri sátt og hafa gott samráð við aðila vinnumarkaðarins sveitarfélögin og vinnumálastofnun í fjórða lagi er í þessu frumvarpi líkt og ég gat um hér í upphafi gert ráð fyrir tilteknum breytingum á lögum um atvinnuleysistryggingar í því skyni að koma til móts við athugasemdir eftirlitsstofnunar efta en stofnunin hefur gert athugasemdir við fertugasta og sjöundu grein laganna þar sem kveðið er á um samlagningu starfstímabila umsækjenda um atvinnuleysisbætur er flytjast milli aðildarríkja að samningnum um evrópska efnahagssvæðið samkvæmt gildandi lögum er gert ráð fyrir að umsækjandi um atvinnuleysisbætur þurfi að hafa verið virkur á innlendum vinnumarkaði að minnsta kosti síðasta mánuðinn á ávinnslutímabili svo að til álita komi að leggja saman starfstímabil viðkomandi á ávinnslutímabili í öðru aðildarríki að samningnum um evrópska efnahagssvæðið eða stofnsamningi fríverslunarsamtaka evrópu eða í færeyjum enda hafi störf viðkomandi umsækjanda um atvinnuleysisbætur veitt honum rétt samkvæmt lögum þess ríkis um atvinnuleysistryggingar með þessu hefur verið reynt að tryggja eins og kostur er að viðkomandi hafi sannanlega verið á innlendum vinnumarkaði en í því sambandi hefur jafnframt verið litið til þess að atvinnuleysistryggingasjóður er fjármagnaður með tryggingagjaldi en ekki beint úr ríkissjóði enn fremur hefur þessi tími þótt nauðsynlegur til að koma í veg fyrir misnotkun á atvinnuleysistryggingakerfinu enda ljóst að sveigjanleiki ríkir á innlendum vinnumarkaði sem meðal annars hefur leitt til þess að tiltölulega auðvelt hefur verið að ráða sig til starfa í mjög tímabundin störf á þeim tímum sem framboð starfa hefur verið nægjanlegt eftirlitsstofnun efta telur skilyrði um þátttöku á innlendum vinnumarkaði að minnsta kosti síðasta mánuðinn á ávinnslutímabili hins vegar vera of langan tíma í þessu sambandi og telur mikilvægt að hafi umsækjandi um atvinnuleysistryggingar hafið störf á innlendum vinnumarkaði beri að meta hvert tilvik fyrir sig hvað varðar möguleika á samlagningu starfstímabila í öðrum ríkjum til að bregðast við þessum athugasemdum eftirlitsstofnunarinnar er því í frumvarpinu gert ráð fyrir að meginreglan verði sú að hafi umsækjandi um atvinnuleysisbætur verið á innlendum vinnumarkaði að minnsta kosti síðasta mánuðinn af ávinnslutímabili skuli vinnumálastofnun að því marki sem nauðsynlegt er taka tillit til starfstímabila hans á ávinnslutímabilinu í öðru aðildarríki að þeim samningum sem tilgreindir eru í ákvæðinu enda hafi störf hans veitt honum rétt til atvinnuleysistrygginga samkvæmt lögum þess ríkis um atvinnuleysistryggingar þetta er sem sagt spurningin um það hversu langan tíma tekur að komast inn í íslenska atvinnuleysistryggingakerfið og þar eru okkur settar skorður við getum ekki sett þar hindranir við þurfum að taka tillit til þeirra réttinda sem fólk kemur með með sér og takmarkaður tími sem við getum krafist þess að menn séu á íslenskum vinnumarkaði áður en þeir fá bætur ef út í það er farið hins vegar er lagt til að hafi umsækjandi um atvinnuleysisbætur verið skemmri tíma á innlendum vinnumarkaði en síðasta mánuðinn á ávinnslutímabili skuli vinnumálastofnun meta í hverju tilviki fyrir sig hvort hann teljist hafa starfað á innlendum vinnumarkaði samkvæmt skilningi laganna þannig að taka skuli að því marki sem nauðsynlegt er tillit til starfstímabila hans í öðru ríki enda hafi störf hans veitt honum rétt til atvinnuleysistrygginga samkvæmt lögum þess ríkis um atvinnuleysistryggingar er þessari breytingu ætlað að tryggja að umsækjandi um atvinnuleysisbætur sem hefur hafið störf hér á landi en hefur á ávinnslutímabili starfað í öðru aðildarríki að þeim samningum sem tilgreindir eru í ákvæðinu geti átt rétt á atvinnuleysisbótum á grundvelli þess að tekið sé tillit til starfstímabila hans í öðru ríki þrátt fyrir að hann hafi starfað í skemmri tíma á innlendum markaði en síðasta mánuðinn enda þótt gert sé ráð fyrir að mál hans verði skoðað sérstaklega hjá vinnumálastofnun þá þykir framangreind breyting jafnframt vera í samræmi við samninginn um evrópska efnahagssvæðið hvað varðar frjálsa för launafólks þarna er sem sagt verið að reyna að fara afmarkandi leið þannig að menn geti ekki komið að utan og farið beint inn á atvinnuleysisbætur þess sé krafist að menn hafi komið inn á markaðinn og verið hér í all að mánuð en þó veitt heimild til að meta það í hverju tilfelli þannig er reynt að koma til móts við þær athugasemdir sem eftirlitsstofnun efta hefur gert við þetta ákvæði í íslenskum lögum hæstvirtur forseti ég hef nú rakið helstu breytingarnar sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir á lögum um almannatryggingar atvinnuleysistryggingar og málefni aldraðra en líkt og ég gat um í upphafi er tilgangurinn með þeim breytingum einkum sá að laga ákvæði þessara laga að forsendum fjárlagafrumvarpsins fyrir árið tvö þúsund og tólf